Señor presidente, Arabia Saudí es un país misógino, donde las mujeres sufren de discriminación sistemática, donde se comenten crímenes contra las mujeres que quedan impunes. La sociedad se rige por el sistema de tutela masculino los padres, los hermanos o las parejas deciden si la mujer puede estudiar, acceder a un empleo, o incluso sacarse el carné de conducir.

Podría sonar a chiste si no estuviéramos hablando de un tema muy serio, pero no es una broma, es un esperpento que no podemos silenciar. El Grupo de Socialistas y Demócratas condena enérgicamente este nombramiento. Y, además, consideramos intolerable que esto haya sido posible con el apoyo de al menos tres países de la Unión Europea, según la información de que disponemos. Debemos asegurar el compromiso europeo de defender la igualdad de género como derecho fundamental y que eso se refleje en una posición coherente de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Está en nuestras manos no permitir que estos organismos internacionales pierdan su credibilidad. Seamos firmes en la defensa de los derechos de las mujeres.